virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga sem hefur verið nokkuð lengi á dagskrá þingsins og loksins er komið til umræðu og fjallar um um heimild til samninga um álver í helguvík í frumvarpinu er lagt til að iðnaðarráðherra verði heimilað að ganga til samninga fyrir hönd ríkisstjórnarinnar við century aluminum company og norðurál helguvík e h f vegna byggingar og reksturs álvers í helguvík um er að ræða heimild sem kveður á um frávik frá lögum sem eru í öllum aðalatriðum sambærileg við þau sem heimiluð voru í samningum sem gerðir voru vegna álveranna á grundartanga og á reyðarfirði þá er í frumvarpinu gengið út frá því að starfsemi félagsins skuli að öðru leyti vera í samræmi við íslensk lög og stjórnvaldsfyrirmæli kveðið er á um það að uppbygging túlkun og framkvæmd þess samnings sem gerður verði innan ramma laganna skuli lúta lögsögu íslenskra laga eins og háttvirtum þingmönnum er kunnugt um er áformað að byggja álverið í fjórum níutíu þúsund tonna áföngum og þegar álverið verður fullbyggt verði ársframleiðsla þess allt að þrjú hundruð sextíu þúsund tonn áætlað er að álverið taki til starfa á seinni hluta árs tvö þúsund og ellefu og þá verði fjöldi starfsmanna tvö hundruð og tíu áformað er að í fullbyggðu álveri starfi fimm hundruð fjörutíu manns þessi áform munu að sjálfsögðu ráðast af ýmsum öðrum þáttum en fjárfestingarsamningi til verksins þá er rétt að halda því alveg tryggilega til haga að ekki liggja fyrir öll lögboðin leyfi fyrir álver af þessari stærðargráðu fjárfestingarsamningur sá sem áformað er að gera á grundvelli þeirra laga sem þetta frumvarp miðar að fjallar ekki á neinn hátt um fjármögnun verkefnisins raforkusölu eða það umhverfismat og starfsleyfi sem þurfa að liggja fyrir nú þegar liggur fyrir mat skipulagsstofnunar á umhverfisáhrifum vegna tvö hundruð fimmtíu þúsund tonna álvers í helguvík eins og þingheimi er kunnugt um var helsta niðurstaða skipulagsstofnunar er sú að fyrirhugað álver í helguvík muni ekki valda verulega neikvæðum og óafturkræfum áhrifum á umhverfi eða samfélag niðurstaðan er þó sett fram með þeim umhverfisstofnun hefur gefið út starfsleyfi vegna álvers af sömu stærð þá hafa sveitarfélögin reykjanesbær og garður bæði gefið út byggingarleyfi vegna fyrsta áfanga álversins það hefur komið fram í þessum sölum og sömuleiðis í opinberri umræðu það eru ekki allir eru allir sáttir við það að fjárfestingarsamningur af þessu tagi skuli vera gerður ég tel hins vegar að það sé nauðsynlegt að gera hann til að tryggja það að sú fjármögnun fimm banka sem hyggjast lána til verkefnisins liggi fyrir það er forsenda þess að það takist að samningur af þessu tagi sem ég er nú að leita heimilar að gera liggi fyrir auðvitað horfi ég til þeirrar staðreyndar að við erum núna staddir í verulega efnahagslegum erfiðleikum og hér erum við að horfa í gapandi augu atvinnuleysis upp á tíu prósent sem er fáheyrt í okkar samfélagi og skiptir vitaskuld máli að störfin sem verða til við framkvæmdina sjálfa við línulagnir við öflun orku eftirlit og annað munu að verulegu leyti verða til á þeim tíma þegar atvinnuleysi er mest og þegar efnahagslægðin er dýpst og ég hika ekki við að segja að það skiptir máli fyrir mína ákvörðun í þessu áætlað er að ársverk við byggingu álversins verði um fjögur þúsund þrjú hundruð fjöldi starfa nær hámarki á árinu tvö þúsund og ellefu og verða þá tólf hundruð til fimmtán hundruð manns við störf þegar en við byggingu álversins sjálfs þegar allt er talið má áætla að á milli átta þúsund og níu þúsund ársverk verði til vegna þess að lagt er í þessa framkvæmd og ég undirstrika það aftur sem ég hef þegar sagt að þessi samningur er forsenda þess að það takist að fá þá fjármögnun frá fimm bönkum alþjóðlegum sem ég gat um áðan það er áformað líka að innlent vinnuafl verði langstærsti hluti starfsmanna við bygginguna eða fast að níutíu prósent þeir sem álverið hyggjast reisa hafa lýst því ákaflega vel með hvaða hætti þeir hyggjast reyna að treysta það að sem flest störf falli til innan lands þannig eru ákveðnir partar af álverinu sem endranær hafa verið fluttir inn fullgerðir sem verða samsettir hið minnsta hér á landi og skapar í sjálfu sér nokkur störf sem máli skipta til viðbótar ef ég legg í þá sjóferð frú forseti að gera grein fyrir efni frumvarpsins sjálfs þá er fyrst til að taka það að þau frávik sem verða heimiluð frá lögum í fjárfestingarsamningnum varða langflest skattlagningu nokkur varða þó önnur atriði þannig er til dæmis lagt til að það verði veitt undanþága frá ákvæðum laga númer fjörutíu og átta nítján hundruð níutíu og fjögur um brunatryggingar og sömuleiðis að verði veitt undanþága frá lögum númer fimmtíu og fimm nítján hundruð níutíu og tvö um viðlagatryggingu íslands enda mun félagið sjálft viðhalda fullnægjandi bruna og viðlagatryggingu á þann hátt sem er skoðun okkar í ráðuneytinu kemur í ljós að felst venjulegur í álframleiðslu

hljóti að telja hvoru tveggja til hagsbóta bæði ríkið og hugsanlega fyrir félagið sjálft hvað skattlagningu varðar sem hefur líkast til verið það atriði sem einkum hefur verið gagnrýnt af þeim sem hafa tekið til máls opinberlega um þetta mál þá má nefna það helsta að það er lagt til að að verði heimilað að semja svo um tekjuskattshlutfall félagsins verði ekki hærra en fimmtán prósent á samningstímabilinu verði hlutfallið hins vegar lægra en fimmtán prósent skuli það gilda fyrir félagið og rétt að vekja eftirtekt þeirra sem hugsanlega kunna að vilja skoða þetta rækilega þetta felur það í sér að ef ríkisstjórn tekur ákvörðun um það að hækka tekjuskattshlutfallið umfram fimmtán prósent þá gildir það ekki um þetta félag það kann ýmsum að þykja að það sé ósanngirni í því gagnvart íslenska ríkinu en það verður hins vegar að leggja það á mælistiku þeirrar þarfar sem ég lýti áðan fyrir að búa til mörg störf við þær aðstæður sem við búum við núna þá eru heimiluð frávik hvað varðar frádrátt rekstrartaps frá skattskyldum tekjum en það er hins vegar rétt að taka það alveg skýrt fram að bæði þessi frávik leiða ekki til ívilnunar miðað við núverandi skattalög og til upplýsingar og samanburðar má geta þess að hámark tekjuskattshlutfalls vegna álveranna á grundartanga og reyðarfirði er átján prósent og sú ákvörðun var tekin miðað við núverandi skattalög sömuleiðis var lagt til að þetta félag verði undanþegið iðnaðarmálagjaldi sem rennur til samtaka iðnaðarins og sömuleiðis markaðsgjaldi sem rennur til útflutningsráðs það er líka lagt til að það verði heimilar sérreglur varðandi útreikning stimpilgjalda og sömuleiðis að félagið skuli undanþegið rafmagnseftirlitsgjaldi sem er innheimt samkvæmt lögum númer hundrað fjörutíu og sex nítján hundruð níutíu og sex og fjalla um öryggi raforkuvirkjana neysluveitna og raffanga frú forseti þessar undanþágur eru hinar sömu og að því er varðar til dæmis stimpilgjöldin og er að finna í samningum vegna álvers í grundartanga og reyðaráls stimpilgjaldið samkvæmt því sem fram kemur í þessu frumvarpi að vera núll komma fimmtán prósent af öllum stimpilgjaldsskyldum skjölum en öll skjöl sem lúta að endurfjármögnun og hlutabréf í félaginu eru undanþegin stimpilgjaldi það er sömuleiðis lagt til að heimilt verði að semja um fyrirkomulag við greiðslufasteignaskatts skipulagsgjalds og byggingarleyfisgjalds og það er líka lagt til að það verði heimilt að kveða á um í samningnum að ekki verði lagðir á nýir skattar á félagið sem tengjast til dæmis raforkunotkun eða útblæstri gróðurhúsalofttegunda nema því aðeins að slíkir skattar verði lagðir á önnur fyrirtæki í

sama grunn og önnur sömuleiðis er lagt til að það verði lögfest heimild til að fella niður tolla vörugjöld vegna innflutnings á byggingarefnum og vörum til reksturs álversins ég vek hins vegar eftirtekt forseta á því að slík heimild er raunar þegar fyrir hendi samkvæmt reglugerð númer sex hundruð þrjátíu tvö þúsund og átta sem fjallar um ýmis tollfríðindi í stuttu máli frú forseti má segja að þær undanþágur frá lögum sem er lagt til að verði heimilaðar samkvæmt þessu frumvarpi eigi það sameiginlegt að vera nákvæmlega þær sömu og hefur áður verið samið um vegna álvers á grundartanga og reyðarfirði þær heimildir sem er lagt til að verði lögfestar með þessu frumvarpi eru þó færri en samkvæmt þeim heimildarlögum sem gilda um þau álver sem ég gat um hérna áðan og þetta var bæði vegna þess að vegna breyttra skattalaga er ekki lengur nauðsynlegt að semja um sum þeirra frávika sem giltu fyrir önnur álver og þar munar mestu um það að eignarskattur hefur verið felldur niður en það má líka nefna að aðkoma ríkisins af samningum vegna álvers í helguvík er mun minni en vegna álvera á grundartanga og reyðarfirði það er ekki gert ráð fyrir því að ríki verði aðili að hafnarsamningi vegna álvers í helguvík og það er ekki heldur gert ráð fyrir því að ríkið ábyrgist neinar efndir sveitarfélaga líkt og var í fyrri samningum menn hafa svo velt því fyrir sér hvað megi meta það sem hér er að finna til hárra upphæða við í iðnaðarráðuneytinu fengum óháðan aðila til að meta það það var páll jensson prófessor í verkfræði við háskóla íslands og hann reiknaði út það kalla mætti ríkisstyrk sem hugsanlega mundi felast í fjárfestingarsamningi sem gerður yrði ef frumvarpið verður að lögum og í þeim útreikningum er metið hverjar yrðu skattgreiðslur félagsins miðað við annars vegar almennar reglur og hins vegar þær reglur sem myndu þó gilda samkvæmt

fyrir fullbúið álver með þrjú hundruð sextíu þúsund tonna ársframleiðslugetu er áætluð átján hundruð milljónir bandaríkjadala þannig að samkvæmt einföldum reikningi nemur ívilnunin að tiltölu núll komma níu prósent af áætluðum stofnkostnaði til samanburðar taldist ívilnun miðað við sama árafjölda fyrir álver alcoa fjarðaál í reyðarfirði sem er með þrjú hundruð tuttugu og tvö þúsund tonna framleiðslugetu á ári vera tuttugu komma níu milljónir bandaríkjadala áætluð heildarfjárfesting miðað við verðlag ársins tvö þúsund og þrjú var einn komma einn fjögurra þrjú milljarður bandaríkjadala þannig að ívilnunin í því verkefni nam einn komma áttatíu og þrjú prósent af stofnkostnaði þannig að að tiltölu til er ívilnunin vegna helguvíkur í reynd ekki nema hálfdrættingur á við það sem varð vegna fjarðaál í reyðarfirði þannig að það ætti að vera alveg ljóst frú forseti að miðað við þessa útreikninga sem sá prófessor sem ég nefndi

mun minni heldur en var upphaflega áætlað vegna álveranna á grundartanga og á reyðarfirði þar munar sennilega mestu um að það var reiknað með minni ívilnun vegna grundartanga og það hefur líka áhrif á útreikningana núna vegna álvers í helguvík að eignarskattur er fallinn brott en öll álfyrirtækin njóta auðvitað góðs af því eins og önnur fyrirtæki í

tekna sem munu renna í ríkissjóð vegna skattgreiðslna starfsmanna álversins og kaupa fyrirtækisins á vörum og þjónustu þetta ber að skilgreina sem ríkisaðstoð og í samræmi við viðeigandi grein e e s samningsins sextugustu og fyrstu grein þá verður eftirlitsstofnun efta tilkynnt um þá ríkisaðstoð sem telja má að felst í fjárfestingarsamningnum með nákvæmlega sama hætti og þáverandi ríkisstjórn gerði vegna álveranna á grundartanga og reyðarfirði frú forseti að þessu sögðu leyfi ég mér að leggja til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtur iðnaðarnefndar